Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, ma mère a été assassinée, car elle se trouvait, comme d'autres journalistes, entre le règne de la loi et ceux qui la violent, mais elle a également été prise pour cible, car elle était la seule personne à le faire.

La dernière personne à rester debout est souvent un journaliste. C'est par ces mots que le fils de la journaliste d'investigation maltaise, Daphne Caruana Galizia assassinée dans l'explosion de son véhicule, a qualifié le meurtre de sa maman. Le moment que vous avez décidé de m'accorder, ici dans cet hémicycle, j'ai eu envie de lui consacrer, à elle et à tous ces lanceurs d'alerte qui risquent leur vie pour ce qu'ils estiment être juste. Et le combat de cette journaliste maltaise était juste, elle servait bien l'intérêt général.

Je rejoins les déclarations de la Commission européenne sur ce sujet, je suis, moi aussi, horrifié par cet assassinat. Je demande à cette même Commission de dépasser la posture et de passer aux actes. Ce meurtre crapuleux perpétré à Malte doit être le dernier, espérons le. Nous attendons avec impatience que la Commission européenne propose enfin une législation qui protège les lanceurs d'alerte, comme d'ailleurs lui suggère le Parlement européen, via plusieurs requêtes. Enfin, il faut prendre conscience que la disparition de Daphne est une attaque contre la liberté d'expression, est une attaque contre ceux qui luttent pour une bonne gouvernance, est une attaque contre tous ceux qui en Europe se battent pour plus de justice. Ils ont voulu l'assassiner pour la faire taire, faisons en sorte de continuer à porter sa voix et à continuer le combat pour des pratiques plus propres. Justice doit être rendue.